samfylkingarinnar og felur það í sér að alþingi kjósi níu manna nefnd til að gera úttekt á stöðu öryggis og varnarmála á íslandi í ljósi þeirra miklu breytinga sem orðið hafa í heiminum frá lokum kalda stríðsins gert er ráð fyrir því í þessari tillögu að nefndarmenn í slíkri nefnd verði níu eins og fyrr sagði og tilnefndir af þingflokkum í samræmi við þingstyrk hvers flokks í þingsályktuninni eru tilgreind verkefni nefndarinnar en þau eru í fyrsta lagi að gera úttekt á stöðu íslands á alþjóðlegum vettvangi og skilgreina þá vá sem kann að steðja að landinu hvort sem er óbeint af völdum hernaðar annarra ríkja af hugsanlegum árásum annarra ríkja af völdum hryðjuverka eða af annars konar ógnum svo sem mengunarslysum í öðru lagi er það verkefni nefndarinnar að kanna hvernig sams konar úttekt hefur farið fram í nágrannalöndum okkar meðal annars í noregi og á írlandi

hlutverk íslands í atlantshafsbandalaginu og hlutverk íslands í sameinuðu þjóðunum í fjórða lagi á nefndin að fjalla sérstaklega um erindi og stefnu íslands í öryggisráði sameinuðu þjóðanna í fimmta lagi að gera tillögur um ráðstafanir innan stjórnkerfisins til að tryggja nauðsynlegan viðbúnað og öryggi landsins lagt er til að nefndin skili niðurstöðum sínum innan árs frá samþykkt þessarar tillögu með skýrslu til alþingis þessi tillaga var fyrst flutt á hundrað þrítugasta löggjafarþingi og hún er nú endurflutt lítið breytt tillagan miðar að því að skapa þverpólitíska sátt um það hvernig öryggis og varnarmálum íslands verði best háttað eins og segir í greinargerð með þessari tillögu er sjálfstæð og framsýn utanríkisstefna á sviði varnar og öryggismála þá þarf hún að taka mið af nýjum ógnum og hættum sem íslendingum kunni að steðja í breyttri veröld hún verður einnig að vera í samræmi við önnur meginmarkmið íslenskrar utanríkisstefnu til dæmis á sviði viðskipta menningar og þróunarsamvinnu fyrir rúmum aldarfjórðungi eða árið nítján hundruð sjötíu og níu skipaði ríkisstjórn íslands öryggismálanefnd með fulltrúum allra þingflokka sem starfaði hér um nokkurt árabil hún starfaði líklega í ein tólf ár þessi nefnd og gaf út ein tuttugu rit um öryggis og varnarmál nefndin gerði meðal annars ítarlega úttekt á öryggismálum þjóðarinnar og ég held að það sé brýnt að við eigum einhverja slíka nefnd sem er þverpólitísk og geti stuðlað að sem víðtækastri sátt um þessi mál á undanförnum árum hafa auðvitað verið gefnar út skýrslur um ákveðið viðfangsefni íslands í utanríkismálum þannig skilaði íslensk nefnd um öryggis og varnarmál skýrslu til utanríkisráðherra árið nítján hundruð níutíu og þrjú eftir að hafa starfað í tæpt ár sú nefnd var hins vegar eingöngu skipuð fulltrúum ríkisstjórnarflokkanna síðan hafa auðvitað starfað ýmsar nefndir að tilteknum afmörkuðum viðfangsefnum á vegum utanríkisráðuneytisins og komið með margar ágætar tillögur en þær hafa allar verið því marki brenndar þessar nefndir að þær hafa einvörðungu verið skipaðar fulltrúum ríkisstjórnarflokkanna eða embættismönnum úr utanríkisráðuneytinu ég vil í þessu sambandi geta reyndar eins hóps sem var starfshópur sem skilaði niðurstöðu í febrúar nítján hundruð níutíu og níu um öryggis og varnarmál íslands við

kannski vandinn við þetta er að því hefur ekki verið fylgt eftir sú úttekt sem þarna er unnin af starfshópnum þær tillögur sem þarna eru gerðar þar hefur vantað eftirfylgnina í formi stefnumótunar af hálfu hinna pólitísku aðila og það sem við erum að leggja til að það verði skipuð níu manna pólitísk nefnd sem fylgi eftir þeim rannsóknum og skoðunum sem gerðar hafa verið á öryggis og varnarmálum íslands og móti stefnu í málunum aðeins varðandi þennan starfshóp sem skilaði af sér nítján hundruð níutíu og níu segir einmitt í inngangi að skýrslu þessa starfshóps með leyfi hæstvirts forseta ýmsar niðurstöður hópsins þarfnast augljóslega frekari umræðu og samráðs við hlutaðeigandi stjórnvöld enda æskilegt að víðtæk samstaða ríki um meginþætti öryggis og varnarmála þjóðarinnar einnig telur starfshópurinn að stefna beri að því að sambærilegt mat verði tekið saman reglulega til dæmis á fimm ára fresti en örar breytingar í alþjóðlegu umhverfi íslands valda því að erfitt er að spá fyrir um framtíðina til lengri tíma litið síðan vísar þessi hópur í þessa skýrslu sem unnin var um íslensk öryggis og varnarmál nítján hundruð níutíu og þrjú og segir að þessi greinargerð sem hópurinn sem ég er að vitna til vann nítján hundruð níutíu og níu er ekki ætlað að leysa þá skýrslu af hólmi möo það hefur ekki verið unnin skýrsla um þessi mál og gerð á þessu úttekt eða rannsóknir því að nítján hundruð níutíu og þrjú þrátt fyrir að það komi fram meðal annars hjá þessum starfshópi að slíkt ætti að gerast á fimm ára fresti þess vegna segi ég að það er ýmislegt búið að vinna það hefur ýmislegt verið gert en því hefur einfaldlega ekki verið fylgt eftir mig langar aðeins að drepa niður í þessa skýrslu víðar vegna þess að í henni kemur margt athyglisvert fram meðal annars öryggishugtakið sé mjög breytt í þessum alþjóðlega heimi sem við lifum í núna eftir lok kalda stríðsins eins og segir í skýrslunni með leyfi forseta í fjölþjóðlegu varnarsamstarfi er nú minni áhersla lögð á hefðbundnar landvarnir gegn árás yfir landamæri en nýjum margslungnari hættum meiri gaumur gefinn útbreiðsla gereyðingarvopna hryðjuverkastarfsemi skipulögð glæpastarfsemi ógn gegn hugbúnaðartækni öfgastefna þjóðerniserjur og barátta um takmarkaðar náttúruauðlindir eru dæmi um slíkar hættur aðlögun íslenskra varnar og öryggismála felur öðru fremur í sér að gripið verður til markvissra og raunhæfra aðgerða til að bregðast við þeim það er þessum nýju váboðum sem við lifum við einnig gerir hún kröfu til aukinnar þátttöku íslands í alþjóðlegu öryggismálasamstarfi síðast en ekki síst gefur dvínandi hernaðarógn við landið íslendingum færi á að takast á hendur stærra hlutverk í vörnum landsins en áður það er reyndar eins og rauður þráður í gegnum þessa skýrslu að það er bent á þessa dvínandi hernaðarógn við landið sem kalli á allt annars konar viðbrögð heldur en hér hafa verið byggð upp á undanförnum áratugum í varnar og öryggismálum það er meðal annars bent á það í þessari skýrslu sem er svo sem kunnugt að það hefur dregið stórlega úr ógn við ísland úr lofti í skýrslunni segir að nítján hundruð níutíu og eitt flugu orrustuflugvélar á keflavíkurflugvelli í veg fyrir tuttugu og sex sovéskar herflugvélar á tólf mánaða tímabili það er um nítján hundruð níutíu til nítján hundruð níutíu og eitt á tólf mánaða tímabili flugu orrustuflugvélarnar í veg fyrir tuttugu og sex sovéskar herflugvélar síðan hefur engin rússnesk herflugvél komið í námunda við landið engin þetta er orðin fjórtán til fimmtán ár samt sem áður virðist manni í

þann viðbúnað sem þar þurfi að vera nú kunna að vera einhver rök fyrir því virðulegur forseti að leggja megináhersluna á loftvarnirnar og viðbúnað af þeim sökum en það vantar bara talsvert mikið upp á að það séu færð fyrir því rök af hverju það sé aðalsamningsmarkið af hverju áherslan liggi þar en ekki á einhverja aðra þætti sem tengjast þessum tvíhliða varnarsamningi milli íslands og bandaríkjanna frá nítján hundruð fimmtíu og eitt það eru auðvitað ýmsir váboðar í heiminum í dag sem er full ástæða til að gefa gaum að og það er auðvitað grundvallaratriði í lífi hvers einstaklings og hverrar þjóðar að búa við öryggi og hafa tilfinningu fyrir því að búa í öruggu samfélagi og það sé vel séð fyrir

getur jafnvel verið verra en ekkert öryggi vegna þess að það tekur ekki mið af þeim raunveruleika sem við lifum við hverju sinni ég hef stundum tekið dæmi af því ef almannavarnir sveitarfélaga stæðu þannig að málum að þær skilgreindu ekki þá vá sem væri fyrir dyrum í viðkomandi sveitarfélaga þá þættu þær nefndir ekki hafa unnið heimavinnuna sína það er gert ráð fyrir því að almannavarnir sveitarfélaga skilgreindi hver er váin er það ofanflóð eru það sjávarflóð eru það jarðskjálftar eru það eldgos hvað er það sem að okkur steðjar sem geta verið váboðar sem við verðum að bregðast við og byggja upp varnarkerfi gagnvart þessi sveitarfélög fara í gegnum þessa vinnu og síðan skipuleggja þau sínar almannavarnanefndir með tilliti til þess og það gera líka almannavarnir ríkisins þetta vantar talsvert upp á í okkar öryggis og varnarmálum að hafi verið gert það er við skilgreinum hverjir eru váboðarnir og hvaða viðbúnað þurfum við þá að hafa innan lands til að takast á við þessa váboða ég vil líka nefna í tengslum við þessa tillögu vegna þess að tillagan gerir ekki bara ráð fyrir því að við skilgreinum vá sem steðjar að okkur íslendingum og hvernig við ætlum að bregðast við heldur líka hvaða erindi ísland eigi að fara með inn í öryggisráð sameinuðu þjóðanna og hvert eigi að vera hlutverk íslands í því alþjóðasamstarfi sem íslendingar taka þátt í eins og í atlantshafsbandalaginu og sameinuðu þjóðunum ég held að þarna eigum við íslendingar mörg sóknarfæri og við getum

nýrra hugmynda á alþjóðavettvangi hugmynda sem reyndar hafa gerð aðeins að ryðja sér til rúms í hinni alþjóðlegu umræðu en þurfa auðvitað á einhverjum að halda í hinu alþjóðlega samstarfi sem eru tilbúnir að bera þessar hugmyndir fram og berjast fyrir þeim og þær ættum við íslendingar að vera í fararbroddi og það sem ég er að tala um í þessu sambandi sérstaklega er nýtt

sem gengur út á mannöryggið en ekki bara þjóðaröryggi það er berjast fyrir og sjá til þess að hið alþjóðlega samfélag standi vörð um mannöryggið en ekki bara

mannöryggið og mannhelgi tekur mið af einstaklingunum hvar sem þeir búa og skyldu bæði hins fullvalda ríkis til að vernda einstaklingana og öryggi þeirra og þegar hið fullvalda ríki bregst þeirri skyldu sinni þá hafi alþjóðasamfélagið skyldum að gegna við viðkomandi einstaklinga og beri að standa vörð um öryggi þeirra og mannhelgi þetta eru mál sem íslendingar ættu að taka upp á sína arma og bera fram en hingað til hafa það öðrum fremur verið kanadamenn og finnar sem hafa sett þessar nýju hugmyndir um

og ég hef ekki orðið þess vör að það hafi verið mikið gert með þessar hugmyndir í þeim skýrslum og ræðum sem utanríkisráðherra á undanförnum árum hefur flutt á alþingi íslendinga ég hef leitað eftir þessum hugmyndum í skýrslunum og ég hef leitað eftir því hvort þar sé eitthvað sagt frá þessu frumkvæði kanadamanna og finna og ég hef ekki fundið þess stað í ræðum eða skýrslum utanríkisráðherra þó að ég skuli viðurkenna að mér kunni að hafa yfirsést eitthvað í þeim efnum virðulegur forseti ég held að það sé mjög tímabært að við setjum niður nefnd af þessu tagi og reynum að skapa sem mesta sátt um stöðu íslands í varnar og öryggismál og hlutverk íslands á alþjóðavettvangi vegna þess að stefna í þeim málum verður að lifa af ríkisstjórnin verður að vera yfir einstakar ríkisstjórnir hafin og geta staðist þó að ríkisstjórnir komi og fari